Tisztelt Elnök asszony! Tisztelt Kollégák! Az afrikai, karibi és csendes óceáni országok és az Unió együttműködése nélkül elképzelhetetlen, hogy olyan kihívásokra megoldást találjunk, mint a migráció, klímaváltozás, oktatáshoz való hozzájárulás, hozzájutás és a biztonság kérdése. A jelenleg még érvényben lévő Cotonui Megállapodás éppen ezeknek a kihívásoknak a kezeléséhez kínál együttműködési keretet. Az új egyezmény életbelépésének lehetséges késése Európát egyszerűen versenyhátrányba hozza. Európa csak abban lehet érdekelt, hogy a fejlődő országokban csökkentse az elvándorlást fokozó hatásokat, megerősítse a demokratizációs folyamatokat és a biztonságot. Az együttműködés fejlesztése vonatkozásainak legfontosabb eleme az oktatás és a szakképzés kérdése. Engedjék meg, hogy ebben egy speciális dologra felhívjam a figyelmet. Az AKCS országok tekintetében az egyházi szervezetekkel való együttműködés szinte elengedhetetlen, de jelenleg majdnem a nullával egyenlő. Vegyük figyelembe, hogy a Világbank adatai szerint a Szubszaharai Afrikában az egészségügyi és oktatási ellátás ötven százalékát vallási szervezetek biztosítják. Ennek megfelelően nagyon fontos, hogy a fejlesztési partnereink között ott legyenek az egyházi szervezetek is. Az új megoldásban a Bizottságnak megoldás kell az új megállapodásban a Bizottságnak megoldást kell találnia a migráció kiváltó okainak kezelésére, legalábbis meg kell kísérelni. Ahogyan ezt meghallgatása során Urpilainen biztos asszony is elmondta, a kiváltó okok kezelésére kell összpontosítanunk a következő években. Olyan megállapodást várunk, amely az eddigieknél hatékonyabban rendezi a migránsok visszafogadását, stratégiai célként tekint a szülőföldön való megmaradásra, a biztonságra, a minőségi oktatásra, a tisztességes munka helyben történő megerősítésére.

Világosan kell látnunk, hogy miként tervezi a Bizottság kialakítani a Post Cotonui Megállapodás és az NDICI közötti összeköttetést. Figyelembe kell vennünk az AKCS országok sajátos igényeit, egyenlő partnerként kezelve őket.

Köszönöm, hogy meghallgattak.